5? Vous proposez d'augmenter la taxe carbone européenne. C'est inacceptable. C'est exactement contre cette taxe carbone que se sont révoltés les gilets jaunes en France, en Belgique et ailleurs et cela, franchement, on ne peut pas l'accepter.